frú forseti varðandi aðstæður þegar e e s samningurinn var í undirbúningi og bígerð þá verða menn að hafa það í huga að það var síður en svo sjálfgefið eins og málin þróuðust að ísland veldi þann kost að fara alla leið og byggja á e e s samningnum meðal annars vegna þess að þegar lagt er af stað eru þetta samningar milli hóps efta ríkja svokölluð tveggja stoða leið síðan raskast það jafnvægi allt saman með því að ljóst verður að austurríki svíþjóð og finnland stefna inn í evrópusambandið

þá fannst mér merkilegt að ekki skyldi vera athugað betur hvort ísland ætti þá ekki strax að minnsta kosti að hafa svona plan b

keypti kannski viðeyjarstjórnina því verði að kúvenda í þeim efnum varðandi samningsmarkmið og slíka hluti þá er tvennt sem ég vil leggja áherslu á í því efni það er þetta fyrra að samningssvigrúmið er svo lítið ég tel að það sé svolítið villandi að gera svona mikið úr því bæði eins og

að það sé gríðarleg vinna að skilgreina samningsmarkmiðin af því að samningssvigrúmið er svo lítið þetta snýst um að ganga eða ganga ekki hið síðara er að mikill misskilningur að menn geti farið í aðildarviðræður og

er nógu gott nei menn fara ekki í samningaviðræður við evrópusambandið nema þeir ætli að ganga þar inn að því auðvitað tilskildu að niðurstaðan verði þolanleg